Hvala lepa. Spoštovani minister, to je vse okej. Jaz ne govorim o, jaz ne govorim o, nespoštovanju, osebne svobode pri, pri izbiri veroizpovedi ali prakticiranju, katerekoli, veroizpovedi. Ne govorimo o verski oskrbi. Ne govorimo o, veroizpovedi posameznih pripadnikov Slovenske vojske ali kogarkoli. Govorimo o protokolu. Govorimo o vključevanju slovenskega političnega vrha in vojske v verski protokol in vklapljanju predstavnikov Rimokatoliške cerkve na eni strani v državni protokol. In tule smo imeli človeka, ki je stal na prižnici in bral berilo v uniformi Slovenske vojske s činom Slovenske vojske. To je skregano z načelom sekularnosti, sekularnosti države. Pa to ni to ni edina stvar. Jaz imam še cel seznam stvari. Tudi v državnem zboru predsednik državnega zbora je osmega januarja zdaj prej parim dnevi sprejel kolednike Misijonskega središča Slovenije, pa potem ta betlehemska luč, ki ste jo sprejeli, Borut Pahor, Vlasta Nussdorfer, Marjan Šarec, Branko Simonovič, Boštjan Poklukar prav tako, na Ministrstvu za okolje in prostor in naprej in tako naprej in tako naprej. Predsednik države je obiskal muzej jaslic in obljubil , da bo v svoji predsedniški palači postavil svoje jaslice. In potem imamo tukaj štiri leta, molitvenih zajtrkov v državnem zboru, ki niso nič drugega kot neka ekshibicija Rimokatoliške cerkve. In zdaj še enkrat, ali lahko država zagotovi sekularnost, za katero vsi razumemo, da je gonilo civilizacijskega napredka, in je očitno v Sloveniji na tej točki resno ogrožena? In še druga stvar, ali je izobešanje tuje zastave, vatikanske, v skladu, z zakonodajo, na cerkvenih, površinah? Hvala lepa.